Se împlinesc trei luni de când printre vicepreședinții Parlamentului European se numără domnul Tökes Laszlo. De la alegerea sa controversată, domnul Tökes a confirmat, din păcate, temerile celor care au avertizat asupra riscurilor alegerii unui promotor înverșunat al separatismului pe criterii etnice și a unui semănător de vrajbă într un spațiu în care noile state membre ale UE fac eforturi pentru închiderea rănilor trecutului și pentru reconcilierea în spiritul Europei unite. În noua sa postură de vicepreședinte, din păcate, domnul Tökes a intensificat mesajele extremiste și șovine, mergând până la instigări la acțiuni de stradă pentru obținerea autonomiei teritoriale etnice în unele zone ale României, fapt care reprezintă un atac grav la integritatea unui stat membru al Uniunii Europene.